Ook mijn dank aan Deirdre als rapporteur voor dit best wel ingewikkelde dossier. De digitalisering in de transportsector gaat onverminderd door.

Bij het maritiem éénloketsysteem, zoals dat zo mooi heet, praten wij over heel veel verschillende aspecten die samenkomen bij het aanmelden van schepen in de haven.

Het gaat om de gevaarlijke stoffen. En zo zijn er tal van elementen die hierin worden verenigd. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de richtlijn uit 2010 een beetje mislukt is. Daarom heeft deze Commissie een nieuwe richtlijn uitgebracht, die hopelijk wel meer uniformiteit en duidelijkheid schept. Persoonlijk blijf ik mij zorgen maken over de samenwerking tussen de verschillende systemen, en dan met name de zogenaamde havencommunicatiesystemen. Hoe zal dat gaan in de praktijk? Ik hoop dan ook dat de commissaris duidelijk zal toezien op de implementatie van deze richtlijn.

Ik wil u allen hartelijk danken voor de buitengewoon prettige samenwerking, met name met twee echte liberalen, zijnde de heer Telička en mevrouw Bulc.